Also selbst wenn eine Bankenunion offiziell 2014 einsetzt, könnte sie bestenfalls mehrere Jahre später ihre volle Wirkung entfalten.

Dieser endgültige Schritt hin zur Schuldenunion zementiert oder würde zementieren demzufolge den Weg in einen EU Schuldenturm, und das sollten wir vermeiden.